það er mælt með því í þessari þingsályktunartillögu að það verði gert í áföngum en mín vegna mætti og væri í rauninni þarft að hraða sér í þetta verk en það sem ég legg áherslu á að hafa þetta í áföngum í þessari þingsályktunartillögu er að gefa þá stjórnarliðum kost á því að taka undir þessa tillögu þannig að með samþykkt hennar muni það ekki raska einu né neinu varðandi fjárhag eða fjárhagsplön íslenska ríkisins hér er um gríðarlega mikilvægt mál fyrir þjóðina stimpilgjöldin greiðast mestmegnis af einstaklingum og minni fyrirtækjum og heimilin í landinu skulda nú samkvæmt upplýsingum seðlabanka íslands um tólf hundruð sjötíu milljarða íslenskra króna þannig að það munar um allt sem verður til þess að minnka bankakostnað heimilanna hér er fólki í þessum sal oft tíðrætt um háan matarkostnað en hann hefur hríðlækkað sem hlutfall af útgjöldum heimilanna þó svo matarverð sé mjög hátt á íslandi í samanburði við lönd annars staðar sem við berum okkur saman við þetta mál skiptir gríðarlega miklu máli hvað afnema stimpilgjöldin það hefur komið fram í þeim skýrslum sem hafa verið gerðar um kostnað heimilanna eða þau kjör sem heimilunum er boðið upp á í bönkum landsins að þau eru gegn og þessum skýrslum sem ég vil minnast á ber nákvæmlega saman um það og það er skýrsla samkeppniseftirlitsins sem kom út á síðasta ári í ágúst síðastliðinn og síðan er það skýrsla neytendasamtakanna haustið tvö þúsund og fimm en þessum skýrslum ber alveg saman um það að íslenskir neytendur búa við bæði meiri vaxtamun en annars staðar á norðurlöndunum lántökugjöld og annar kostnaður hann er hærri en hjá nágrannalöndunum eða norðurlöndum og síðan er sérstakt upptökugjald eða flutningsgjald á milli banka og þar á ofan eru stimpilgjöldin en þessir síðast nefndu þættir verða til þess að íslenski neytendur eru bundnir á þann bás sem þeir eru komnir á í þeim banka ef þeir á annað borð skulda háar fjárhæðir eins og ég sagði fyrr í ræðu minni þá skulda íslenskir neytendur gríðarlega háar upphæðir að jafnaði þetta eru fimm milljónir á mann að jafnaði þannig að það er ekki mjög þægilegt fyrir íslenska neytendur að fara á milli banka því þá þurfa þeir að greiða þennan sérkennilega skatt sem eru stimpilgjöldin og þar á ofan eru það þessi uppgreiðslugjöld það þarf að afleggja þetta til þess að íslendingar búi við sömu kjör og nágrannaþjóðir okkar þetta er í rauninni ekki boðlegt það ástand sem er nú og íslenskir neytendur ættu í raun að ýta á eftir að þetta sé gert en það er svo einkennilegt að þessi skattheimta ég hef heyrt að fólk úr öllum flokkum hefur sagt þetta gengur ekki upp þessi stimpilgjöld þetta er skattlagning sem kemur í veg fyrir samkeppni nema þá helst að maður hefur ekki heyrt mikið þessar raddir innan úr sjálfstæðisflokknum enda hefur sjálfstæðisflokkurinn

einnig í raun forsætisráðuneytinu með stuttu hléi framsóknarflokksins þar sem þá hafa þeir í rauninni ráðið efnahagsstjórninni með þeim árangri sem við blasir nú það er há verðbólga og slæmum kjörum fyrir íslenska neytendur sem þurfa að greiða fyrir lánin háu verði

það ástand sem ríkir núna það er að samkeppni bankanna er nær eingöngu um fái sem er að komast á fermingaraldur mögulega verið að auglýsa eftir börnum að koma með sparibaukana sína í bankana og síðan er auglýst eftir fermingarbörnum og svo eru það menntaskólakrakkar þar sem ríkir hörð samkeppni slagsmál jafnvel inni í nemendafjölgum og bjóða eitt og annað tilboð en fyrir þá neytendur sem eru í raun og veru komnir á krókinn þá ríkir ekki samkeppni maður sér í rauninni að bankar eru að bjóða almenningi sem kannski skuldar heimilum tuttugu og fimm til þrjátíu milljónir króna bjóða þeim betri kjör með endurfjármögnun en maður getur gjarnan séð félagana sem eru í námi það er verið að bjóða þeim einhverja betri yfirdráttarvexti þetta er kannski lýsandi ástand fyrir stöðu mála að þeir sem skulda mikið og greiða mikið í bankana háan bankakostnað það er engin samkeppni um þá bara við það að aflétta þessu gjaldi og aflétta síðan sérstök uppgreiðslugjöld það mundi án efa hleypa nýju lífi í samkeppni og lækka bankakostnað heimilanna það er enginn vafi í mínum augum hvað það varðar það er annað sem er rétt að vekja máls á í þessari

og maður veltir fyrir sér hvers vegna það er það ætti í rauninni ef einkavæðingin eða einkavinavæðingin sem staðið var fyrir skömmu fyrir síðustu kosningar ef hún hefði skilað ávinningi fyrir almenna neytendur þá hefði í rauninni

átt að lækka en ekki hækka þetta hefur hækkað gríðarmikið á sama tíma hefur gróður bankanna hækkað gríðarlega mikið og við erum að tala um síðustu tölur sem ég heyrði var um hundrað sextíu milljarðar króna þetta er gríðarhá upphæð þetta svarar til nálega helmingi af útgjöldum ríkisins á þessu ári þannig að hér er um háar upphæðir að ræða og það er vert að spyrja sig hvort það sé ekki komið þvílíkt ójafnvægi í þessa hluti bæði hvað bankarnir eru að taka til sín í gjöldum og síðan í vaxtamun sem er meiri hér en annars staðar hvort menn verða ekki og ábyrg stjórnvöld að taka á þessum málum þessar skuldir sem ég nefndi í upphafi tólf hundruð sjötíu milljarðar sem íslensk heimili skulda þetta eru mjög háar upphæðir og til þess að setja þetta í samhengi er þetta liðlega þreföld útgjöld ríkisins sem er náttúrlega gríðarhá upphæð og það er sú upphæð sem vextirnir eru að tikka og í raun þessi gríðarlegi kostnaður er að leggjast á þannig að við verðum í rauninni að leita allra leiða til að lækka þennan kostnað og það er ekki síður mikilvægt að leggja áherslu á einmitt þennan kostnað að ná honum niður í stað þess að líta nær eingöngu til hás matarverðs

einhverju sinni minnst á að það þurfi að taka á þessu og afnema þessi stimpilgjöld

í prófkjörsbaráttu en eftir að þeirri baráttu var lokið þá hefur ekkert spurst til áhuga umrædds þingmanns á þessu máli og ekki er að sjá að umræddur þingmaður hafi séð sér fært að koma hér til umræðu í þessum sal þegar er verið að taka á þessu kosningamáli sem átti að vera til að fleyta honum áfram í prófkjöri sjálfstæðismanna og það sýnir kannski það viljaleysi sem er hjá núverandi stjórnvöldum en ég hef tekið eftir því að í stjórnarandstöðuflokkunum hafa menn skilning á þessu og við í frjálslynda flokknum sjáum að þetta verður að breytast það verður að hætta að skattleggja fólk fyrir það að ætla að leita sér betri kjara og ef við setjum þetta dæmi upp hvað varðar önnur viðskipti svo sem eins og

ef við förum yfir málið og staðan væri sú hjá heimilum að ef heimilin þyrftu nú að skuldbinda sig til að kaupa bensín hjá ákveðnu fyrirtæki til dæmis

kannski þrjú til fjögur ár fram í tímann og jafnvel tuttugu og fimm ár og ef það ætlaði að leita betri kjara og fara yfir til skeljungs þá þyrfti að greiða kannski

eins og er í þessari þingsályktunartillögu að aflétta þessari skattlagningu það er einfaldlega sanngirnismál og það mundi hleypa nýju lífi í þennan bankamarkað og með því einnig að afnema þessi uppgreiðslugjöld það mundi vera til þess að þeir sem skulduðu háar upphæðir og væru ábyrgir greiðendur þeir væru eftirsóttir og það væri tilboð þar sem bankarnir og lánastofnanir væru að bjóða þessum aðilum þannig að auglýsingarnar beindust ekki eingöngu að fermingarbörnunum og menntaskólakrökkunum heldur fyrst og fremst af þeim sem skulda mikið og eru ábyrgir greiðendur þessi þingsályktunartillaga skiptir verulega miklu máli og það verður fróðlegt að sjá þær umsagnir sem koma úr efnahags og viðskiptanefnd en ég ætlast til þess að efnahags og viðskiptanefnd taki þetta mál til umsagnar og vísa því hér með til hennar það verður fróðlegt að sjá hvaða umsagnir koma og sérstaklega tel ég að það sé mjög að vænta jákvæðrar umsagnar frá neytendasamtökunum en því miður er ég ekkert endilega viss um það að það komi svo jákvæðar umsagnar brá banka og fjármálastofnunum að þær leggi mikið kapp á þetta mál það er eins og menn vilji hafa þetta eins og þetta er á þessum bænum en þó vonast ég til þess að þetta mál fái brautargengi það er ekkert vit í því að bankar sem hafa verið að fara inn á svo kallað samkeppnisumhverfi að ætlast til þess að allir neytendur séu bundnir inn í einhverja einokun inn í viðkomandi stofnun það er einfaldlega ekki saman en ég er sannfærður um að þetta má muni ná í gegn og þeim mun fyrr þeim mun verða betra fyrir íslenska neytendur